le droit européen tout comme dans le droit international de la mer, l'État du pavillon est responsable d'exercer un contrôle sur les activités de ses navires de pêche, que ce soit en matière d'immatriculation, d'autorisation de pêche, de registre de pêche et, notamment, de certificat de captures. En effet, il revient à l'État du pavillon de fournir des informations exactes sur la légalité de leurs captures et de faire valider ces informations par l'État de leur pavillon. La législation de l'Union européenne en matière de délivrance des certificats d'exportation est claire. Les produits ne peuvent être importés que s'ils bénéficient d'un certificat de capture attestant de leur légalité. Ce certificat est délivré par l'État du pavillon des navires de pêche qui ont capturé le poisson concerné, conformément à l'obligation que lui impose le droit international. En somme, le droit international demande à l'État du pavillon de respecter les règles internationales en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques. La CITES a préparé un texte dangereux pour tous les professionnels de la pêche actifs dans le cadre du volet externe de la politique commune de la pêche.

Or, la plupart des États affréteurs n'ont pas les moyens financiers ou techniques de contrôler les activités de pêche. Ce texte pourrait donc constituer un dangereux précédent qui entraînerait un vide juridique dans le droit de l'Union européenne, où le règlement INN n'aurait plus de sens. En effet, celui ci est basé uniquement sur les responsabilités de l'État du pavillon. Donner le droit de signer des certificats d'exportation aux États affrétant des navires de pêche, c'est ouvrir une brèche dans la législation sur la lutte contre la pêche INN.

Or, c'est le risque que nous encourons si le texte de la CITES est adopté.